Sarò fulminante le ricordo che già in base agli attuali trattati non so se li ha letti noi rappresentiamo tutta l'Unione e non i nostri Stati.